In het bijzonder ben ik ingenomen met de aanbeveling een Europees systeem te ontwikkelen, waarin het voor iedereen mogelijk wordt te weten hoeveel pensioen is opgebouwd, ongeacht in welke lidstaat. Toch blijf ik wel met vragen zitten, en met name het verschil tussen de statements van mevrouw Oomen zojuist en de aanbeveling om het pensioenbeleid onderdeel te laten maken van een Europees economisch bestuur. Wij weten nog niet hoe die architectuur er precies gaat uitzien, maar de kans is reëel dat dat niet vrijblijvend wordt. En ik wil niet de indruk wekken dat ik bijvoorbeeld door vóór te stemmen heb meegewerkt aan de overdracht van nationale bevoegdheden op dit punt. Ook de aanbeveling, die er wel degelijk staat, om de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken in het licht van de levensverwachting baart mij zorgen. Voor Nederland is dat volgens mij zeker niet nodig en die aanbeveling kan ik dan ook niet onderschrijven. Graag een reactie van de rapporteur.